Sytuacja jest poważna, ale to nie jest tak, że mamy tutaj w Parlamencie krzyczeć o arogancji, o ignorancji, tak jak do tej pory. Ten poziom debaty nie napawa optymizmem. Unia Europejska ma bardzo dużo instrumentów, ma bardzo dużo możliwości, nie tylko dyplomatycznych, ale również możliwości związanych z pomocą nie tylko humanitarną, ale i rozwojową. Ta sytuacja pokazuje, że skupianie się przede wszystkim na Iraku i wołanie o to, aby misje wojskowe, szczególnie NATO i sojuszników, opuściły ten kraj, jest delikatnie mówiąc bardzo nieodpowiedzialne.

Sytuacja chrześcijan jest również trudna. W tej sytuacji jeśli są wojska, które rozminowują góry Sindżar, gdzie mają wrócić Jezydzi, mówienie o tym, żeby wycofać te wojska, popieranie tego typu rezolucji, uchwał, jest po prostu nie na miejscu. Myślę także, że jest to wielkie zadanie dla Unii Europejskiej, dlatego że Rosja ma na Bliskim Wschodzie bardzo rozległe wpływy.